Den Opfern des 31. Mai gilt unser Gedenken, ihren Angehörigen gilt unser Beileid. Ich will das hier deutlich an all diejenigen sagen, die sich als Freunde Israels verstehen. Freunde lassen Freunde nicht sehenden Auges weiter eine falsche Politik betreiben. Die Aktion der israelischen Regierung, die wir zu Recht kritisieren, war unverhältnismäßig, sie war nicht nur unglücklich, sie war in jeder Hinsicht verfehlt, sie war eines modernen Rechtsstaates absolut unwürdig. Es scheint mir, als ob es eine Blockade nicht nur im Gaza Streifen gibt dort ist es eine physische Blockade es gibt eine politische Blockade auch in Jerusalem, denn das Verhältnis zwischen kurzfristigem militärischem Erfolg und langfristigem politischem Schaden hat man in Jerusalem erneut völlig falsch eingeschätzt. Was können wir Europäer tun? Die Untersuchungskommission müsste national sein, ich glaube, aber auch Israel kann kein Interesse daran haben, dass es noch einmal eine Goldstone 2 Untersuchung gibt, wenn diese Untersuchungskommission nicht vernünftig arbeitet. Die Europäische Union muss ihre Grenzmission wieder eröffnen, und es muss ein robusteres Mandat sein, ein erweitertes Mandat, so dass eine echte Kontrolle stattfinden kann, wenn wir dort als Europäer wieder tätig werden.